Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w zeszłym tygodniu zostaliśmy zaalarmowani sytuacją czy informacją o tym, że premier Władimir Putin zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o uregulowanie długu, jaki ma Ukraina wobec Gazpromu.

Czy Komisja Europejska ma zamiar spowodować, iż rzeczywiście Unia Europejska ureguluje ten dług?